Ja, kot ste pravilno, ugotovil, šest tisoč smrti. To pomeni približno petindvajset odstotkov vse smrtnosti v Sloveniji, osemnajst tisoč, dvajset tisoč Slovencev letno umre. Ugotovil ste tudi, da, je rak multifaktorski vzrok in eden izmed teh je seveda način življenja, ki ga imamo, a ne. Če bi šli podrobneje pogledat, v kateri starostni dobi se te smrti zgodijo, to je krepko nad petinsedemdeset pretežna večina, in v pretežni večini najdemo en vzrok v, en vzrok v ozadju, ki se je pa vlekel dvajset, trideset, štirideset let, ne. Se pravi, tisto, kar je bilo, se bo končalo, ko bomo nehali z onesnaževanjem zemlje, zraka, okolja in podobnih, zadevščin. To se bo videlo - ukrepi na področju okolja se bojo videli šele čez naslednjih trideset, štirideset let, prej ne. Ker to zdaj so tisti, tisti, imajo rakava bolezni zaradi teh vzrokov, ki so bili v onesnaženem okolju, pred leti. Sam sem iz Zasavja, ki je bilo, zelo grobo onesnaženo pa sem to od blizu, spremljal. Da se to seveda ne bi več ponavljalo, je, Slovenija poleg okoljske zakonodaje - za področje zdravstva lahko govorim - uvedla enoten register raka, že petdeset let je star, tako da spremljamo, kaj se na področju rakov dogaja in v kateri, v katerem okolju, in na podlagi tega smo seveda rekli, kaj lahko preprečimo, in imamo zelo dobre, zelo dobre rezultate, na področju raka materničnega ustja, v zadnjem času raka na dojkah in prav zdaj smo že v nam četrtem ciklusu presejalnega raka na debelem črevesu in tu se pa takoj kažejo učinki, ker raka najdemo v zelo zgodnjih fazah. Pa vendar, za zmanjšanje smrtnosti bo moralo miniti še deset, petnajst let, da bomo lahko ugovor, govorili o uspešnosti ali neuspešnosti teh programov. Naj kljub temu rečem, vzeti rak ven, ne, pa zanemariti dejstvo, da smo do pred desetimi leti v glavnem umirali zaradi cerebrovaskularnih bolezni, ki jih zdaj uspešno krotimo pa tudi ta program je trajal dvajset let, ne; holesterol, pritisk, kot dva glavna elementa za infarkt ali pa kap, potem to traja dvajset let, da se kaj, da se kaj pozna. Mi imamo, program promocije, zdravja na delovnem mestu, promocije zdravja, skrb za javno zdravje in podobne stvari, to se pravi vse javno zdravstvene politike so usmerjene v zmanjševanje, v zmanjševanje vplivov okolja. Ne ... Zdaj bom zopet odprl eno temo. Tudi povečanje trošarin na nezdrav način življenja, bi k temu pripomoglo, s tem da bi, zmanjšal dostop do alkohola, cigaret, sladkih in mastnih, stvari, to je en ukrep, na drugi strani pa bi lahko, bi dvignili presejalne teste, kajti, zdaj szej t, v vsi ostali raki so tako malo incidenčni, da so, da so presejalni testi izjemno, izjemno dragi, tako da se na določene redke vrste oblike raka, ne ne odločamo - še. Ne ... Je pa res, da, je na pohodu, genetika, ki bo lahko določila, za kakšnim tipom raka bo kdo zbolel, tu pa smo zopet pri zgodbi koliko vložiti v slovensko zdravstvo.